Vážený pán predsedajúci, požiadala som o možnosť vystúpiť, pretože chcem upozorniť na jeden vážny systematický nedostatok v práci Parlamentu. Je ním prekračovanie kompetencií a schvaľovanie stanovísk, výziev a odporúčaní v oblastiach, ktoré spadajú do právomoci členských štátov. V niektorých výboroch je pre mňa a časť mojich kolegov pomaly nemožné hlasovať za iniciatívne správy, pretože obsahujú ideologické požiadavky a odporúčania ohľadom zákonnej úpravy manželstva a rodinnej politiky, zdravotnej politiky a morálno etických otázok, ktoré sú vo výlučnej kompetencii členských štátov. Preto by som chcela vyzvať vedenie Parlamentu, aby prestalo tolerovať nedostatok rešpektu k zmluvám v iniciatívnych správach a pozmeňovacích návrhoch, pretože práve takéto správanie vedie k strate dôvery voličov voči Európe.